Gospodine predsjedniče, pridružujem se onim kolegicama i kolegama koji su ovdje govorili cijelo vrijeme o tome kako nam treba rezolucija. Mislim da ovaj Europski parlament na ovoj temi je, i ovoga puta, pokazao da razmišlja zajedno i da smo svjesni opasnosti od nuklearnog naoružanja. Ne samo zato što mislimo da bi neke zemlje to možda mogle iskoristiti protiv demokracije i protiv svega onoga za što se mi zalažemo, nego prije svega zato što bi čitav svijet došao u pitanje. Zato želim naglasiti da nam rezolucija treba, pogotovo kada sam čuo sve one principe o kojima gospođa Mogherini govori, a to su razoružanje, smanjenje zaliha, efektivno smanjenje zaliha.

Postignimo barem zabranu nuklearnih pokusa. Mislim da je to nešto što smo dužni ovoj planeti i barem na taj način završimo ovu Revizorsku konferenciju.